Pane předsedající, já jsem rovněž tuto zprávu podpořil to znamená, v prvním čtení byl dokončen tento legislativní proces i z toho důvodu, že zaprvé považuji tuto iniciativu za správnou, tuto legislativu. To pravidlo tři firmy, tři státy, myslím, že je dostatečnou odpovědí na to, jak se mají hledat zdroje, podpoří to skutečně konkurenceschopnost a inovace. Samozřejmě máme sázet na mír, ale musíme být také připraveni na to, jaký je okolní svět. A hybridní válka, to už je současná realita. Rusko vede na mnoha frontách hybridní válku a my musíme být připraveni nalézat nová technologická řešení a evropský obranný průmysl do značné míry zaostával. Donald Trump nás donutil podívat se tak trochu do vlastního zrcadla a vidět, že ten náš obrázek je trochu pokřivený, že musíme být lépe připraveni, a já si myslím, že ten, kdo je více připraven, tak je méně překvapen.